Gratulacje! Mówimy o programie Herkules, już trzecim, przypomnę takie przysłowie to oznacza, że nawet najsilniejszy Herkules może ulec przeważającej ilości przeciwników, a oczywiście

Ja jestem za tym, żeby te państwa przyjmować, ale żeby jednak tę poprzeczkę wysoko stawiać.